Die Kommission hatte einen guten Vorschlag zur Aktualisierung der Verordnung zu neuartigen Lebensmitteln vorgelegt. Leider wird mit einigen Änderungsanträgen versucht, diesen Vorschlag durch Vorgaben zu ergänzen, die nicht mit den Zielen der Verordnung vereinbar sind, oder die sogar in bestehende Rechtssprechung eingreifen wollen. Die Verpflichtung der Lebensmittelunternehmer zur Überwachung neuartiger Lebensmittel mit dem Blick auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren würde die Händler schlichtweg überfordern. Und wieder einmal gibt es den Versuch, die bestehenden GVO Gesetze zu unterwandern, nämlich die Forderung nach einer speziellen Kennzeichnung solcher neuartiger Lebensmittel, die aus Tieren gewonnen werden, welche mit gentechnisch veränderten Futtermitteln ernährt wurden.

Ich sage dies, obwohl ich selbst zum Beispiel den Antrag gestellt hatte, entsprechende neue Pflanzenarten gezielt von der Definition neuartiger Lebensmittel abzugrenzen.

Um einen solchen Versuch handelt es sich offenbar auch bei den Änderungsanträgen 62 und 90, für die die Grünen eine namentliche Abstimmung beantragt haben. Wen, werte Kollegen, wollen sie denn damit an den Pranger stellen? Auch meine Fraktion ist immer für das Recht des Verbrauchers eingetreten, zu wissen, was in Lebensmitteln enthalten ist. Warum sollte man also nicht in der Deklaration der Inhaltsstoffe auf eine Nano Herkunft hinweisen? Und obwohl Änderungsantrag 62 etwas plump versucht, meinem Bericht zur Lebensmittelkennzeichnung vorzugreifen, muss ich Ihnen sagen, dass ich diese Kennzeichnung von neuartigen Lebensmitteln für durchaus kompatibel mit meinem Bericht halte. Ich empfehle daher meiner Fraktion die Zustimmung zu den genannten Anträgen und werde in meinem Bericht zur Lebensmittelkennzeichnungsverordnung Hinweise auf den Teil der Verordnung über neuartige Lebensmittel aufnehmen, der sich mit Kennzeichnung befasst. Das ist möglich, weil wir die erste Lesung zum Kennzeichnung von Lebensmitteln auf die nächste Legislatur vertagt haben, gegen den Willen der Grünen. Aber nun zeigt sich doch für jeden, wie vorteilhaft diese Vertagung war. Kurz zum Klonen Das ist Tierquälerei. Wir sind dagegen. Trotzdem müssen Lebensmittel entsprechend in diese Verordnung einbezogen werden, weil sie sonst in einem